Ich möchte, dass die Kommission eine stärkere Rolle für sich selbst vorsieht und nicht die ganzen Aufgaben nach außen weggeben muss. Deswegen ist es wichtig, bei der Reform des Personalstatuts Stellen freizubekommen für diese neuen Aufgaben, damit die Kommission sich auch selber in die Pflicht nehmen kann.